Polityka spójności zawsze odgrywała ważną rolę rozwojową. Była i jest polityką innowacyjną, kreującą nowoczesne formy działalności gospodarczej, a także nowe rozwiązania technologiczne, które sprzyjają dobru środowiska oraz przeciwdziałają zmianom klimatycznym i wykluczeniu społecznemu. Polityka spójności podejmowała zawsze ważne, strategiczne, ale i trudne wyzwania.

Recykling odpadów prowadzi do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i ograniczenia zużycia zasobów naturalnych. Choć to kosztuje dziś więcej, to w perspektywie długookresowej się opłaca.